Și eu la raportul pe țară privind justiția doresc să mă refer în această seară, pentru că acest raport, conform mecanismului de cooperare și verificare, deși recunoaște obiectiv unele progrese făcute de România, cuprinde unele evaluări subiective și neconforme cu realitatea, inacceptabile din punctul meu de vedere. Cei care au scris raportul trebuie să știe că CSM este o instituție independentă de acțiunea politică sau guvernamentală, că ANI nu dă decizii irevocabile, sentințe irevocabile, ci doar decizii administrative care pot fi confirmate sau infirmate de justiție, că imunitatea parlamentarilor în România este mult mai puțin protectivă decât în multe alte țări ale Uniunii Europene. Nu există trei miniștri acuzați de corupție, nici măcar doi, cum a revenit Comisia Europeană, nici unul nu e acuzat de corupție, sunt alte acuzații care trebuie confirmate de justiție. Cel mai inacceptabil fapt este acela că pune în discuție libertatea presei din România. Presa trebuie să rămână liberă în a comenta orice aspect din viața societății românești. Cer Comisiei Europene să îndrepte toate aceste aspecte neconforme cu realitatea, și să ofere un calendar clar de închidere a mecanismului de cooperare și verificare pentru România.